Elnök Úr! Többször beszéltünk már a gyermekházasságok riasztóan magas számáról, mégsem lehet elégszer elmondani, hogy a jelenség megfékezése nem csak emberi jogi szempontok miatt fontos. Hiszen hozzá kell tennünk azt, hogy főleg a fejlődő országokban, szegénységben élő családok gyermekeiről van szó, akik így iskolai tanulmányaikat is félbehagyják, ezzel saját és családjuk társadalmi felemelkedését és a szegénység csökkentését teszik még nehezebbé. Óriási lakosságszámmal rendelkező államokban, Indiában, Bangladesben vagy éppen Afrika középső részén nagyon elterjedtek a gyermekházasságok, ahol a népszaporulat is magas, és ezek az államok sok esetben Európába irányuló migrációs forrásországoknak is számítanak.

Nem lehet a hagyományokkal és a szokásokkal magyarázni a jelenség fenntartását. Ha a világ kezelni szeretné a túlnépesedésből, a globális felmelegedésből és a migrációból eredő problémákat, akkor a gyermekházasságok gyakorlatát meg kell szüntetnie.